Im Gegensatz zu denjenigen, die immer dicke Parolen verbreiten und hohe Verunsicherung auslösen, haben Sie dafür gesorgt, dass etwas passiert.

Sie haben Ihren Job nicht gemacht! Der Kommissar hat seinen Job gemacht! Wir hätten vor einem halben Jahr überhaupt nicht erwarten können, dass es die Chance gibt, eine solchen Stresstest hinzukriegen.

Es ist schwieriger, aber für die Menschen hilfreicher, wenn man in der Sache vorankommt. Und das, was Herr Kommissar Oettinger in den letzten Monaten hier erreicht hat, ist beispielhaft. Ich behaupte nicht, dass alles 180 ig ist, was man sich hätte wünschen können, und wir werden auch erst am Ende bewerten können, ob es das ist, was wir uns gewünscht haben.

Natürlich ist das kompliziert, aber jeder kennt doch die Rechtslage!

Es gibt eine ganz präzise Rechtslage, an die man sich halten muss. Und was in dem Rahmen hier erreicht worden ist, ist hochinteressant und wichtig. Und diese ewigen Zwischenrufe machen zwar Spaß, bringen